Importanța strategiilor deja elaborate, precum cea a Mării Baltice și a Dunării, a constat în faptul că acestea au reprezentat atât un cadru integrat de abordare a provocărilor și oportunităților din această regiune, cât și proiecte pilot pentru viitoarele strategii macroregionale. Sprijin cu tărie ideea unor programe comune în regiunea Alpilor, a Carpaților și, în special, a Mării Negre, o zonă cu importanță strategică recunoscută, dată de bogăția resurselor naturale și o piață potențială de peste 350 de milioane de consumatori. Din nefericire, cooperarea la Marea Neagră deține un loc destul de modest în planurile actuale ale Uniunii Europene. Consider însă că trebuie să dăm dovadă de mai mult curaj și să jucăm un rol semnificativ în această regiune prin creionarea unei strategii europene pentru Marea Neagră. O eventuală strategie va genera beneficii însemnate nu numai statelor din bazinul Mării Negre, ci și întregii Uniuni, creând astfel o adevărată punte între Europa și Asia.